virðulegur forseti loftslagsmálin eru vissulega til umfjöllunar í utanríkisráðuneytinu rétt eins og þau eru þar í umhverfisráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og ríkisstjórninni allri enda er þetta auðvitað mál sem er þess eðlis að það varðar okkur öll og auðvitað alþingi ekki síst málið er í undirbúningi í umhverfisráðuneytinu og það sem núna er stefnt að er auðvitað að fara á fundinn í kaupmannahöfn sem haldinn verður tvö þúsund og níu og er sá fundur sem er mikilvægastur núna á næstunni í þessu máli og það sem við leggjum auðvitað aðaláherslu á eins og fjölmörg önnur ríki á þessu stigi er að ná öllum ríkjunum af þessu borði þannig að sameinuðu þjóðirnar geti gert um þetta mál bindandi alþjóðasamkomulag sem bindur ekki síst stærstu þjóðirnar það er aðalatriðið núna það er að ná þessu fram síðan þegar því hefur verið náð fram þá geta menn velt því fyrir sér hvernig eigi að útfæra þetta varðandi einstök ríki en aðalatriðið núna að ná bindandi samkomulagi sem allar þjóðir og ekki síst þær sem mest menga verða aðilar að og það er það sem lögð er áhersla á núna fyrir fundinn í kaupmannahöfn árið tvö þúsund og níu